um frv til l um breytta á l númer sjötíu og átta tvö þúsund og tvö um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar með síðari breytingum iðnaðarnefnd hefur fjallað ítarlega um málið og fengið til sín gesti og sömuleiðis tekið á móti og farið yfir þó nokkrar umsagnir um þetta mál þessu frumvarpi er ætlað að draga úr húshitunarkostnaði íbúa á köldum svæðum og draga úr kostnaði ríkissjóðs til lengri tíma litið við að niðurgreiða húshitunarkostnað og hvetja til atvinnuskapandi verkefna þá eru lagðar til breytingar sem gera ráð fyrir að afnema takmörkun á hámarki niðurgreiðslna vegna raforkunotkunar á varmadælur til húshitunar gera mögulegt að styrkja breytta orkuöflun til húshitunar og styrkja endurbætur á íbúðarhúsnæði á köldum svæðum til þess að mæta kostnaði vegna þessa þá er lagt til að þrjú prósent af því fé sem ákveðið er í fjárlögum til niðurgreiðslna á kostnaði við húshitun og til að styrkja til nýrra hitaveitna verði veitt til orkusparandi aðgerða í stað eitt prósent eins og er í núgildandi lögum það er verið að hækka þennan þátt úr einu prósenti í þrjú prósent þá er gert ráð fyrir að verði hlutfall þetta hækkað muni framlögum til verkefna innan fjárlagaliðar ellefu þúsund þrjú hundruð sjötíu og þrjú þar niðurgreiðsla á húshitun forgangsraða á þann veg að minna fé fari í stofnstyrki til nýrra hitaveitna og jarðhitaleitar auk þess sem verkefni um hagkvæma úttekt á varmadælum og smávirkjunum er lokið fyrir nefndinni komu fram athugasemdir við fjórðu grein frumvarpsins þar sem kveðið er á um að niðurgreiðslur falli niður vegnar orkusparnaðar vísað er til þess að við undirbúning frumvarpsins hafi ekki verið gert ráð fyrir að niðurgreiðslur skyldu falla alveg niður heldur hafi verið gert ráð fyrir að lækka niðurgreiðslur í samræmi við þann árangur sem aðilar ná með öðrum orkugjöfum nefndir tekur undir þessa athugasemd og því eru lagðar til breytingar á orðalagi fjórðu grein frumvarpsins og er gerð sérstök grein fyrir breytingatillögum á sérstöku skjali þar sem sú tillaga er einnig komu fram virðulegi forseti en nefndin gerir þrjár breytingatillögur við þetta frumvarp þá komu einnig fram athugasemdir við hugtakið umhverfisvæn orkuöflun sem er í fyrstu grein frumvarpsins og var talið að óljóst væri við hvað þar væri átt og ekki nægilega vel skilgreint og að svo almennt orðalag gæti kallað á umsóknir um styrki sem ekki er gert ráð fyrir að lögin nái yfir við í nefndinni féllumst á þetta viðhorf og leggjum til að við þriðju grein laganna bætist við ný málsgrein þar sem vistvæn orkuöflun er skilgreind og virðulegi forseti þá er hún skilgreind samkvæmt breytingatillögum með þeim hætti að þar segir með leyfi forseta með vistvænni orkuöflun er í lögum þessum átt við hagkvæma nýtingu endurnýjanlegra orkulinda til húshitunar virðulegi forseti íþriðja lagi þá kom fram í umsögn orkustofnunar ábending um að rétt sé að setja í núgildandi lög ákvæði um að niðurgreiðslur geti verið mismunandi eftir svæðum og jafnframt því verði tryggt í lögunum að olíukynding geti ekki orðið ódýrari heldur en rafhitun við föllumst á þetta sjónarmið virðulegi forseti það er iðnaðarnefnd og leggjum til breytingu á sex greinar laganna til þess að tryggja að niðurgreiðslur geti verið mismunandi eftir svæðum svo að fyrir olíukyndingu húsnæðis verði ekki borgað minna fé en fyrir rafhitun húsnæðis virðulegi forseti við leggjum til að frumvarpið verði samþykkt með áðurnefndum breytingum og það er gerð tillaga um það á sérstöku þingskjali sem liggur fyrir þinginu undir þetta rita háttvirtir þingmenn katrín júlíusdóttir sú er hér stendur álfheiður ingadóttir eygló harðardóttir grétar mar jónsson og helgi hjörvar